Asistimos, además, a una transferencia de poder político económico desde Occidente hacia la región Asia Pacífico, y el motor de este proceso, el motor esencial, es el crecimiento de China. Las relaciones económico comerciales de la Unión Europea con China no hacen más que crecer y debemos seguir favoreciendo —en beneficio mutuo, claro está— este crecimiento, al tiempo que buscamos un terreno de juego más equilibrado y más respetuoso de las normas del Derecho internacional. Pero la Unión Europea y China no son solo actores económicos

Pero el mundo interdependiente de hoy requiere que los grandes actores —y China lo tiene que ser— asuman responsabilidades y afronten también los retos globales. La Unión Europea y China, en el seno por ejemplo del G20, y lo más coordinadamente posible, deben ser activas y superar así los retos de la economía global. También debemos responder a desafíos globales como el cambio climático, la seguridad energética, la ayuda al desarrollo, la lucha contra las pandemias, la delincuencia organizada o la piratería —ya está China ayudando en este punto—. Y China, miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tiene que contribuir de forma más activa a la solución de graves problemas —estoy pensando en la guerra de Siria, la amenaza nuclear iraní, el Afganistán post